jónas jónsson fyrrverandi alþingismaður og búnaðarmálastjóri andaðist tuttugasta og fjórða júlí sjötíu og sjö ára að aldri hann var fæddur í ystafelli í köldukinn níunda mars nítján hundruð þrjátíu foreldrar hans voru hjónin jón sigurðsson bóndi þar rithöfundur og skólamaður sonur sigurðar jónssonar alþm og ráðherra og sigfríður helga friðgeirsdóttir húsmóðir jónas lauk stúdentsprófi frá menntaskólanum á akureyri nítján hundruð fimmtíu og tvö búfræðiprófi frá hólum nítján hundruð fimmtíu og þrjú og kandídatsprófi frá landbúnaðarháskólanum á ási í noregi nítján hundruð fimmtíu og sjö eftir það stundaði hann framhaldsnám við breskar jurtakynbótastöðvar og háskóla nítján hundruð sextíu og eitt til nítján hundruð sextíu og tvö jónas vann í gunnarsholti sumrin nítján hundruð sextíu til nítján hundruð sextíu og þrjú var kennari við bændaskólann á hvanneyri nítján hundruð fimmtíu og sjö til nítján hundruð sextíu og þrjú sérfræðingur við rannsóknastofnun landbúnaðarins í reykjavík nítján hundruð sextíu og þrjú til nítján hundruð sextíu og sex og jarðræktarráðunautur búnaðarfélags íslands nítján hundruð sextíu og sex til nítján hundruð sjötíu og einn starfsmaður búnaðarfélagsins sem ritstjóri nítján hundruð sjötíu og fjögur til nítján hundruð áttatíu og búnaðarmálastjóri nítján hundruð áttatíu til nítján hundruð níutíu og fimm jónas jónsson varð ungur að árum áhugasamur um stjórnmál og gekk til liðs við framsóknarflokkinn hann var í framboði fyrir flokkinn í norðurlandskjördæmi eystra nítján hundruð sextíu og sjö og nítján hundruð sjötíu og eins og aðstoðarmaður landbúnaðarráðherra nítján hundruð sjötíu og eitt til nítján hundruð sjötíu og fjögur við fráfall gísla guðmundssonar alþingismanns í nóvember nítján hundruð sjötíu og þrjú varð jónas jónsson þingmaður norðurlandskjördæmis eystra og sat á því þingi uns það var rofið níunda maí nítján hundruð sjötíu og fjögur

jónas jónsson átti sæti í mörgum nefndum og stjórnum á sviði landbúnaðarmála sem hann var ýmist kjörinn til eða skipaður í eftir að hann kom heim frá námi og hóf að nýta þekkingu sína á þágu íslensks landbúnaðar það verður ekki talið hér áhugi hans beindist í margar áttir en landnýting og landgræðsla skipuðu þar stóran sess hann var í forustu skógræktarfélags íslands um áratugaskeið og formaður þess nítján hundruð sjötíu og tvö til nítján hundruð áttatíu og eitt jónas var ritfær og afkastamikill við ritstörf hann ritstýrði meðal annars og var aðalhöfundur að sögu æðarræktar á íslandi og vann ásamt fleirum síðustu árin að samningu heildarrits um sögu íslensks landbúnaðar frá öndverðu til okkar tíma jónas jónsson var af þingeyskum bændum kominn langt aftur í ættir og æskuslóðir hans voru þar sem vagga samvinnuhreyfingarinnar stóð þeim hugsjónum sem þessari arfleifð tengdust var hann trúr til hinstu stundar ég bið þingheim að minnast einars odds kristjánssonar alþingismanns og jónasar jónssonar fyrrverandi alþingismanns með því að rísa